Herr Präsident, sehr geehrte Frau Kommissarin Ferrero Waldner, meine sehr geehrten Damen und Herren!

Deshalb sollte man auch darauf achten, dass sich die wirtschaftliche Situation bessert, dass die Infrastruktur in diesen Gebieten verbessert wird, so dass auch die notwendige Kommunikation zwischen den streitenden Parteien ermöglicht wird.